Glede na to, da sem vprašanje postavila že prejšnji mesec, in glede na to, da je naslednja seja šele komaj konec septembra, prosim za čimprejšnji pisni odgovor.